Del REFIT a la ATCI, de la liberalización financiera a la reforma del euro, la Comisión se propone un único objetivo eliminar los derechos de ciudadanos y trabajadores o vaciarlos de contenido a través de una competencia sin límites.

En Grecia cayeron todas las máscaras. Una sociedad en la que el mercado es la ley y el pueblo, sus súbditos esa es la agenda de Juncker. Es grave que el Parlamento conceda legitimidad a estas propuestas.